Hvala lepa. Glejte, če dvesto petdeset tisoč ljudi čaka v čakalnih vrstah ne boste rekli, da je stvar dobra ali pa da to ni kolaps, zame je, kajti nihče ne bi smel čakati v čakalnih vrstah. Zdaj, ko sva pa pri ortodontih pa naslednje. Se strinjam, da imamo pač, kar dobro urejeno, kar se tiče tega, možnosti zdravljenja v smislu, teh kriterijev in da pač nekatere države so tukaj nižje, ampak jaz ne vem, zakaj bi se ravnali po tistih, ki imajo nižje standarde. Jaz mislim, da se je treba tam, kjer imajo absolutne standarde in, glede na to, da potem, otroci zaradi tega doživljajo tudi druge oblike, bom rekla, ne samo diskriminacije, ampak samopodobe, če tudi na tem področju ni urejeno, mislim, da tukaj, bi varčevali na napačni strani. Ampak poglejte, minister, vi pravite, ali bomo naredili več specializantov. Ogromno, specializantov je, ki čakajo na koncesije, pa jih ne dobijo. V Ljubljani se je zgodilo primer, da je ena koncesionarka nehala delati, pa je nastal cel spet kolaps na tem področju - osemsto otrok je ostalo brez ortodonta, niso vedeli, kam naj grejo, vi dobro veste, da so meje šestnajst let, da so meje potem osemnajst let in ta meja kar hitro pride. In kot drugo, na drugi strani pa Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne stroške, če gre nekdo v tujino na zdravljenje in gre tam k privatniku. Tukaj pa ne damo niti koncesije in možnost tega, da pač pomaga javnemu zdravstvu nekdo, medtem ko v tujini plačamo zasebnikom. In tukaj so stvari narobe in na glavo obrnjene in to velja tudi za druga področja. In ker mi pač niste nekatere stvari mogli pojasniti kdaj, kako, mi povejte vsaj, kaj je s strategijo na tem področju. Kajti strokovnjaki opozarjajo, da je ni oziroma bi jo več kot potrebovali.